virðulegi forseti ég vil fagna þessari yfirlýsingu hæstvirts utanríkisráðherra og vonast til þess að af þessu verði árangur fyrr eða síðar það er mikilvægt að ná góðu sambandi við grænlendinga í þessum efnum og það felast í því líka mikil

betra sambandi við grænlendinga til að koma á viðskiptum og samningum um nýtingu hafsins og fiskstofnanna og veita þeim þjónustu frá íslenskum höfnum og ég vek athygli á því að vestfirskar hafnir liggja næst austurströnd grænlands og þar er sá flugvöllur í evrópu sem er næst grænlandi þannig að þangað er hægt að sækja eða þangað geta grænlendingar sótt þjónustu fyrr og nær sér en til danmerkur eða annarra evrópulanda það er því mikið að vinna í þeim efnum virðulegi forseti og ég vonast til að af viðræðu utanríkisráðherra við viðeigandi aðila verði árangur á komandi árum ég vil svo undirstrika áhyggjur mínar af þessum miklu siglingum sem fyrirsjáanlegar verða einmitt í sundinu milli íslands og grænlands ég held að íslendingar ættu að beita sér fyrir því að ná samningum um þær skipaleiðir og siglingaleiðir þannig að þær fari þannig fram hjá strönd landsins eða milli landanna að sem minnstar líkur verði á alvarlegum skaða ef eitthvað ber út af við eigum eins og grænlendingar mikið undir því að